Der Kollege Karnall von der ECR hat vollkommen Recht, wenn er sagt Diese Euro Währung war von vorneherein zum Scheitern verurteilt, weil einfach Volkswirtschaften in eine Währungszone gepackt wurden, die derartig unterschiedliche Leistungsbilanzen haben, wie das etwa zwischen Deutschland, Österreich und Griechenland der Fall ist. Noch kein Land ist an Aufwertungen oder Abwertungen zugrunde gegangen. Aber es gibt Länder in der Wirtschaftsgeschichte, die an ihren Schulden gepaart mit fehlender Leistungsbilanz zugrunde gegangen sind.

Genau das kommt hier in diesem Bericht deutlich zum Ausdruck.